Señora presidenta, bienvenida comisaria, la movilidad eficiente, sostenible y limpia de personas y mercancías es una de las claves para la competitividad de nuestra economía. Es una herramienta imprescindible para luchar contra el cambio climático y garantiza la libertad de movimientos. Somos líderes en muchas tecnologías de transporte, y mantener esa posición nos obliga a innovar, a crear el primer sistema integrado de movilidad del mundo. Ello requiere apostar por la digitalización intensiva, la innovación industrial para descarbonizar vehículos y conectarlos entre sí, con las infraestructuras y los usuarios, y la formación de nuevos profesionales. Hay que evolucionar en la gestión por modos de transporte para empezar a hablar de movilidad. Van a aparecer nuevos modelos de negocio que permitirán a los usuarios, en una sola operación, resolver sus necesidades del primer al último kilómetro. Una transformación que requiere, además, un cambio del que todos somos protagonistas y que comienza a ras de suelo.

Y, por supuesto, han de cumplirse compromisos y acuerdos que son claves para este desarrollo las redes transeuropeas de transporte, el Cielo Único, la red Galileo, el paquete ferroviario apostamos por el Pacto Verde, pero se quedará solo en palabras bonitas si los Estados miembros siguen bloqueando los cimientos de esta transformación.